Bár én azt gondolom, hogy azért itt el tudnék igazodni a számokban, hogy milyen csökkentésekre vágyunk Európa különböző országaiban és területein, de azokban a régiókban is Ön említette a vidéki térségeket ahol a megélhetés gondot jelent, ott szerintem nem nagyon fognak foglalkozni az energiahatékonysággal, hiszen szegényebb emberek értelemszerűen az olcsóbb termékeket fogják majd megvenni. Sőt, ez a mostani szavazás nem is terjed ki a használt termékekre.